Señor presidente, Berta Cáceres, Helena Maleno o la finalista del Premio Sájarov Lolita Chávez son solo tres ejemplos de mujeres valientes que dieron un paso al frente en defensa de algo tan fundamental como los derechos humanos. Defender los derechos humanos es un derecho, pero además es un derecho que al ejercerlo evidencia el actual e injusto orden global en el que la dignidad de las personas y de los pueblos vale mucho menos que el beneficio empresarial. A Berta, como a otras tantas mujeres, denunciar este abuso le costó la vida. A Lolita le cuesta al exilio y la separación familiar.

Se enfrentan a los poderes corporativos, a gobiernos y sistemas judiciales corruptos, a medios de comunicación parciales y un largo etcétera. Pero, además, por el hecho de ser mujeres, combaten la violenta brecha de desigualdad que todas sufrimos. Las defensoras representan lo que más temen las élites. Ellas son el símbolo de la vida y los cuidados frente a la destrucción, contra la que luchan. Por esos son atacadas, silenciadas, asesinadas.